Druga stvar pa je to, da živimo v času, ko so ljudje, ki so nas izvolili, zelo zaskrbljeni in gledajo s skrbjo, ali smo sposobni voditi dialog in razpravo v Evropskem parlamentu, ki bo okrepila tisto, do česar jim je največ do miru, do razvoja, do preseganja revščine, do učinkovitosti, ko gre za težave, ki se pojavljajo v njihovem življenju. Bojim se, da je današnja razprava pokazala, da se pravzaprav iz zgodovine veliko nismo naučili, da je marsikomu bližje jezik hladne vojne kot jezik nekega skupnega, inkluzivnega razmišljanja. Mislim da mora Evropski parlament biti nekdo, ki k takšnemu razmišljanju prispeva svoj delež.